þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan sambandsins á liðnu ári ársskýrsla íslandsdeildar fyrir á rið tvö þúsund og níu gerir stöfum þingmannanefndarinnar ítarleg skil auk skipanar íslandsdeildar ég mun því aðeins stikla á stóru og vísa að öðru leyti í skýrsluna sem mælt er fyrir aðild að ipu sem er erlend skammstöfun fyrir alþjóðaþingmannasambandið átti í lok árs tvö þúsund og að hausti sem er haldið í genf nema annað sé ákveðið sérstaklega auk þess heldur sambandið alþjóðlegar ráðstefnur og málstofur á ári hverju á vettvangi alþjóðaþingmannasambandsins á árinu tvö þúsund og níu vil ég leggja áherslu á nokkur atriði en þau sambandsins sem er að vinna að friði og samstarfi meðal þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing í sessi fyrst vil ég nefna umræðu um þingræði friðarumleitanir lýðræði og þróun á tímum alþjóðlegrar fjármálakreppu sem fór fram á vorþinginu í apríl þar var meðal annars rætt um nauðsyn þess að koma á fót traustu öruggu og umfram allt heiðarlegu fjármálakerfi þar sem áhersla væri á mannúðleg gildi og mannréttindi þá fór fram utandagskrárumræða um alþjóðlegu fjármálakreppuna með áherslu á afríku í umræðunni voru þingmenn sammála um að ekki mætti láta núverandi efnahagskreppu stofna í hættu þeim ávinningi sem náðst hefur í afríku á síðustu árum í öðru lagi var umræða um fæðuöryggi í heiminum áberandi á árinu og fjallaði önnur neyðarályktun samtakanna um það viðfangsefni í því sambandi var sjónum meðal annars beint að þúsaldarmarkmiði sameinuðu þjóðanna um að helminga fjölda þeirra sem þjást af hungri fyrir árið tvö þúsund og

níu má nefna loftslagsbreytingar og endurnýjanlega orku tjáningarfrelsi og réttinn til upplýsinga afvopnun bann við útbreiðslu kjarnavopna og tryggingu þess að samningum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn sé framfylgt og baráttuna við ungbarnadauða og heilsufar mæðra og ungbarna í tengslum við þúsaldarmarkmið sameinuðu þjóðanna hundrað tuttugasta

í umræðum og fjölmiðlum ég vil taka fram hæstvirtur forseti að norrænt samstarf er mjög sterkt innan ipu